Pane předsedající, souhlasím s tím, že naší prioritou v rozvojové pomoci je boj proti chudobě a boj za důstojnost lidského života. Samozřejmě se obracíme především k Africe, kde Evropská unie investuje nejvíce ze svých rozvojových prostředků.

Takže já říkám, abychom podporovali rozvoj hospodářství, zdravotní péče, vzdělávání, které je zásadní v těchto zemích, aby lidé nemuseli opouštět své domovy, ale připomínejme těmto vládám, že mají odpovědnost za občany ve své zemi.